Ich setze darauf, dass Kommissar Hahn, der morgen in Baku sein wird, dazu verhandeln wird. Und ich hoffe, dass auch alle anderen Fälle von Unrechtsjustiz Thema sein werden für die Beziehungen zwischen den europäischen Institutionen und Aserbaidschan.